Hvala lepa, spoštovani predsednik, za besedo! Uvodoma naj povem, da izhajam iz gospodarstva, iz zasebnega sektorja, da sem bil direktor v zasebnem sektorju Čisto, direktor Združenja pri Gospodarski zbornici, da sem predaval teoretično tudi podjetništvo na univerzi, tako da iz tega nekako izhaja, da imam praktično in tudi teoretično podlago, da lahko zelo kvalificirano debatiram o tem, o čemer bom zdajle nekaj povedal. Za zdravje svojih delavcev je v prvi vrsti odgovoren posameznik, se pravi delavec, takoj v drugi vrsti pa delodajalec. In tega ne smemo nikoli pozabiti, ko se pogovarjamo o tem, kam alocirati stroške bolniških staležev, poškodb pri delu in podobno. Ali je petnajst dni prava številka? Ali je trideset dni prava številka? O tem seveda lahko debatiramo. Zagotovo pa je, če je strošek na začetku bolniške na strani delodajalca, potem bo seveda se tudi on trudil za to, da bo omogočil dobre pogoje svojemu delavcu. In zato mora biti motiviran. Delavca ne smemo izkoriščati, ampak mora biti v, podjetniškem okolju takšna atmosfera, da bo občutek, da vsi skupaj ustvarjajo tam dodano dodano vrednost. To in eden od inštrumentov je tudi ta, da je v začetku, tudi finančno, za bolniške staleže odgovoren delodajalec. Zdaj jaz spremljam že nekaj časa, s kako neskončno lahkoto kakšna politična opcija daje ljudem ali pa, v tem primeru podjetnikom, neke beneficije. V tem primeru pač finančne. Nikoli pa ne pove, na kak način se to poplača. Če prenesemo strošek od podjetja na neko blagajno, tam nastane ta strošek. Jaz bi pozdravil ta vaš predlog, če bi povedali, aha, ta novi vir bomo pa zagotovili od tam in tam. Strošek tega prenosa iz delodajalca na blagajno znaša toliko. To pomeni, da moramo prispevno stopnjo dvigniti za toliko in toliko. In če bi vaš predlog vseboval tudi to, bi jaz z veseljem podprl vaš predlog. Sicer pa ga seveda ne morem. Ne dolgo tega je ista politična opcija tudi tukaj v državnem zboru, pripravila neke predloge sprememb dohodninske zakonodaje, ki bi ki bi okrog milijardo evrov dala davkoplačevalcem, nikakor pa nismo znali ugotoviti, od kod bi ta denar nadomestili v pri, v blagajnah javnih financ. Zdaj. Jaz moram reči, da imam v to vlado visoko zaupanje, da bo tudi pripravila zakonodajo, ki bo to sistemsko rešila. In kaj me, napeljuje na to zaupanje. Če pogledamo delovanje te vlade v zadnjih dneh, ki ni niti sto dni še, odkar je bila imenovana, so se dogovorili o povprečnini, kar se prej osem let nikoli niso, in so vsako leto s sklepom določili povprečnino za občino, za občine, povprečnina se je zvišala, da so nekaj dobili upokojenci, da so se dogovorili v javnem sektorju, in očitno ne bo stavek, ki so bile napovedane, da so se dogovorili tudi o nekaterih socialnih transferjih. Tako da iz tega izhaja, da vlada vendarle dela in dela na način, da zmanjšuje konflikte v družbi, kar je meni izjemno pomembno. Zdaj pa bom uporabil, če dovolite, spoštovani predsednik, retoriko, enega poslanca poslanske skupine, pa ne samo besede, ampak tudi, kako se reče, melodijo. Neverjetno je, s kakšno lahkoto obljublja neka politična opcija beneficije nekomu, nikoli pa ne pove, kako, kako bo to nekoga drugega stalo. Neverjetno je, s kako lahkoto. Pa imeli so priložnost biti v koaliciji, pa nekako niso hoteli. Takrat bi lahko to odpeljali skozi partnerstvo v koaliciji, bistveno lažje kot pa zdaj. Ampak seveda, potem bi bilo treba tudi drugo, drugo plat te zgodbe povedati in zapreti, to se pravi prihodkovno, ne samo odhodkovno. Kolikor vem, imamo neenakomerno, neenakomerne neenakomerno, obremenjene vplačnike. To smo danes že slišali. Da so espeji nekaj manj obremenjeni kot delavci, ki so redno zaposleni v, v, v delovnih organizacijah, podjetjih. Moram reči, da sem pred kratkim se pogovarjal z zelo znanim slovenskim podjetnikom, ki vodi podjetje v mojem volilnem okraju, je menedžment, menedžer leta letos, in mi je zelo jasno povedal: "Moj delavec plačuje višje prispevke in davke kot neki espe tam, ki navzven kaže pa precej več znakov, da je bolj bogat od tega delavca." Skratka, tu noter imamo neravnovesja, ki, jaz verjamem, da jih bomo morali, da jih bomo rešili v tem mandatu. Tako da tudi iz tega izhajajo kakšna kakšna nelagodja. Slišal sem danes že ponovno, da, Nova Slovenija zagotavlja socialno-tržni model gospodarstva. Ampak to absolutno, dragi moji spoštovani kolegi, ne gre skupaj z Miltonom Friedmanom, ki ste ga tudi tako zelo reklamirali nedolgo tega. Milton Friedman je skrajni liberalni ekonomist. Najbolj skrajni. In s socialno-tržnim modelom nima nič, samo tržno, kjer bi pač na trg prišlo vse, ne samo to, kar danes poznamo, kar je na trgu, ampak tudi varnost, šolstvo, če hočete, obveščevalne službe, vojska, policija, vse. Izdajo osebnih izkaznic in podobno. Tako da to skupaj preprosto ne gre in vam predlagam, spoštovani kolegi, če se odločite ali greste zdaj na Friedmanov model ali greste v dejansko socialno trženje. To, da se zahvaljujemo Avstriji, da nam zaposluje delavce, da ni gor brezposelnosti, na severnem delu, veste, to je meni tako, nerad slišim to. Avstrija tega ne počne zato, da bi nam zmanjševala brezposelnost, ampak počne to zato, ker je pri nas zelo visoko izobražena delovna sila, to delovno silo tam potrebujejo, ker sicer ne bi mogli imeti gospodarske rasti, kakršno pač imajo, in preprosto danes v svetu ne gre več samo za, iskanje resursov, kot so denar, surovine in podobno, ampak za, za resurse, ki se jim reče ljudje. In seveda, kolikor smo mi lahko Avstrijcem hvaležni za to, da zaposlujejo delavce, morajo prav tako biti Avstrijci ali Avstrija nam hvaležni za to, da te delavce dobijo, ki jih je ta država izobrazila z javnim denarjem na raven takšno, da so zdaj lahko na trgu delovne sile tako konkurenčni. In ne nazadnje ima to vpliv tudi zagotovo na trg dela pri nas, ko se verjetno tudi zaradi tega morajo pri nas plače zviševati, ker pač gre za to, da se, na trgu dela ravno tako veljajo tržni mehanizmi kot kje drugje. Slišali smo danes, da sedemdeset procentov ljudi, espejev, plačuje prispevke od minimalne plače. Ja, od tega pa res ne moreš veliko pričakovati. En sosed tam pri meni je rekel, zdajle odhaja v penzijo, da bo imel samo štiristo evrov, penzije. Ampak je rekel, jaz celo življenje nisem kaj veliko plačeval in si tudi ne morem predstavljati, da bom kaj več dobil. Zelo logično. In zdaj, če malo plačuješ, tudi malo dobiš. Tako da, ne, ko pride nenadoma z nekdo z nizkimi dohodki, te it iz nadomestil in iz, ne vem, penzij, potem v končni fazi v stanje, ko postane to socialni problem, je seveda na plečih države, ampak vendarle je ves čas prej vplačeval recimo malo in nekdo, ki malo vplačuje, tudi ne more pričakovati, da bo veliko dobil. To seveda ne ne zmanjšuje zgodbe, da je sedeminšestdeset procentov pokojnine, ki, bi naj bi bil odmerni odstotek dovolj velik. Absolutno ne, absolutno ga je treba povišati, ampak vendarle, če malo vplačuješ, tudi veliko ne moreš pričakovati. Kot veste, smo se tudi v koaliciji dogovorili, da vse dobre predloge opozicije, podpiramo. Tako bomo smo že podprli kakšen dober predlog, med drugim tudi priporočilo vladi, da se malo bolje obrne pri koheziji. Ta predlog pač ni dober, zato ga ne moremo podpreti. Če bi pa bil, kompleksnejši, ki bi kompleksneje reševal te probleme, pa bi zagotovo ga tudi podprli. Hvala.